În calitate de raportor din umbră al acestui raport, l am susținut, am promovat și numeroase amendamente, însă doresc să subliniez două lucruri. Un paradox al acestor revoluții arabe în ceea ce privește statutul femeii îl constituie faptul că, dimpotrivă, ceea ce se obținuse într o perioadă de dictatură, în raport cu aprecierea drepturilor femeii, riscă să se piardă într o perioadă de tranziție democratică. De aceea, situația femeilor în nordul Africii și mă gândesc în special la Tunisia, Egipt și Liban riscă să se deterioreze, iar noi vom continua să promovăm principii și proiecte pe care le am susținut cu mulți ani în urmă, dar care au fost demolate. Fără îndoială, participarea femeilor în decizia politică în nordul Africii este una care, în momentul de față, lasă de dorit. Fără îndoială, condiția educațională, condiția de sănătate și condiția socială a acestor femei este pusă în pericol de legi care vizează întoarcerea la un fundamentalism islamic de neacceptat.